Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice, kolegi. Danes je pred nami Predlog spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ima predvsem dva cilja. Prvi je ureditev tako imenovanega dvojnega statusa upokojenih obrtnikov in samostojnih podjetnikov, ki bi po upokojitvi še želeli opravljati dejavnost. Drugi pa je ponovni poskus istega predlagatelja, da bi omejili regresne zahtevke, ki jih zdravstvena zavarovalnica ter ter pokojninski zavod zahtevata od delodajalcev, ki so zaradi malomarnosti povzročili smrt, poškodbe in invalidnost svojih delavcev. Gre za dva vsebinsko različna predloga, o katerih, predvsem o drugem, smo ob različnih priložnostih že večkrat razpravljali, nazadnje prav ob prejšnji točki današnjega dnevnega reda. Dovolite mi, da zato stališče naše poslanske skupine osredotočim le na vprašanje ureditev dvojnega statusa upokojencev. Predlagatelj z njim, poskuša urediti položaj upokojenih obrtnikov in podjetnikov, ki bi želeli tudi po upokojitvi opravljati dejavnosti, a tudi prejemati pokojnino, ki so si jih v letih delovne aktivnosti zaslužili. Nekaj sprememb zakonodaje je že bilo, vsi skupaj pa moramo priznati, da to področje še ni zadovoljivo urejeno tako, da bi bilo nadaljevanje poslovne dejavnosti po upokojitvi mogoče in v celoti združljivo s prejemanjem pokojnine. Zaradi tega menimo, da ta del zakonskega predloga meri v pravo smer, odpira pa vrsto vprašanj, ki morajo biti prej sprejemom nujno dogovorjena in usklajena, sicer tvegamo, da bomo uredili ureditev poslabšali, namesto da bi jo s skupnimi močmi izboljšali. Trenutna ureditev namreč omogoča obrtnikom in samostojnim podjetnikom, da se redno upokojijo in hkrati nadaljujejo s poslovno dejavnostjo, pri tem pa prejemajo dvajsetprocentno pokojnino. Predlagatelji menijo, da bi morali takim posameznikom omogočiti polno pokojnino, poslovne dejavnosti pa jim ne bi preprečevali. S tem naj bi jih motivirali za delovno aktivnost tudi po upokojitvi, jim omogočili prejemanje zaslužene pokojnine, ohranila pa bi se lahko tudi delovna mesta zaposlenih. S takimi potezami se je vsekakor mogoče strinjati in jih podpirati tudi v, in jih podpiramo tudi Socialni demokrati. Moramo pa opozoriti, da je treba pri takih rešitvah nujno pogledati širšo sliko in oblikovati prave spodbude, ki ne bodo motivirale ljudi za zlorabe. Še najpomembneje pa je, da oblikujemo sistem, ki delavcev in podjetnikov ne bo silil v prezgodnjo upokojitev ali pa na drugi strani v trmasto vztrajanje na trgu dela. Spomnimo se, nekaj let nazaj so se ljudje bali povišanja upokojitvene starosti, danes si mnogi prizadevajo, da bi lahko delali upokojitvi navkljub, mnogi od njih le zato, ker njihove zaslužne pokojnine ne zadostujejo za dostojno življenje. Skratka, pri oblikovanju rešitev za upokojevanje in spodbujanje delovne aktivnosti potrebujemo premišljene in usklajene ukrepe, pametne rešitve, ne rešitev na pamet. Zato bi morali pred sprejetjem tega zakona premleti in triti vse kombinacije in možne spodbude, šele nato pa sprejemati celovito rešitev. Sprejemanje rešitev na hitro samo za določene ciljne skupine ima namreč lahko nepredvidljive in škodljive posledice, četudi jih ob sprejemanju nismo predvideli. V poslanski skupini Socialnih demokratov zato ne podpiramo predlaganih sprememb in dopolnitev zakona. Hvala lepa.